Wir haben noch einige offene Fragen. Aber es ist gelungen, eine ausgewogene und verbraucherfreundliche Überarbeitung der Versicherungsvermittler Richtlinie IMD2 zustande zu bringen. Ich will die wichtigsten Punkte nennen Erstens finden die Verbraucher, die Versicherungsvermittler und die vielen kleinen Versicherungsbüros insgesamt eine vernünftige und handhabbare Regulierung vor. Zweitens stärkt der Beschluss die Rechte der Verbraucher, Informationen über die Art und den Ursprung der Vergütung ihrer Versicherungsvermittler zu erlangen. Drittens gewährleisten wir bessere Transparenz, die dazu beiträgt, die Interessen der Kunden vor die Vergütungsinteressen der Vermittler zu stellen. Viertens haben wir einen ausgewogenen Kompromiss angenommen, der die redlich arbeitenden Vermittler in Europa mit erweiterten Informationspflichten beauftragt, um Fehlentwicklungen durch unzureichende Beratungsinformationen durch einige wenige Vermittler zu vermeiden. Fünftens werden künftig Produktinformationsdokumente eingeführt, die kurz und knapp den Verbraucher über Risiken, Art und Umfang der Versicherungsleistung, Vertragskonditionen und Laufzeiten informieren. Dadurch werden die Angebote besser vergleichbar. Sechstens haben wir klare Vorgaben an die Versicherungsbranche in ganz Europa für die Fort und Weiterbildungspflicht für die Versicherungsvermittler gemacht.

Verantwortlich dafür werden die Mitgliedstaaten. Dann haben wir ein Kapitel, über das wir lange diskutiert haben, die Versicherungsanlageprodukte. Diese so haben wir vereinbart sollen analog zur Finanzmarktrichtlinie über MiFID geändert und angepasst werden, wobei trotzdem die Besonderheiten der Versicherungen berücksichtigt werden sollen, um eine konsistente Gesetzgebung zu ermöglichen, die gleiche Produkte auf dem Finanz und Versicherungsmarkt auch gleich reguliert, aber dies in den jeweiligen Gesetzgebungstexten festschreibt und nicht reine Versicherungsprodukte mit spekulativen Finanzmarktprodukten gleichsetzt. Das war das Ziel, das wir dabei verfolgt haben.

Trotzdem muss klar zwischen den unterschiedlichen Produkten unterschieden werden. Der ECON Beschluss berücksichtigt diese Differenzen und bietet dem Verbraucher im Ergebnis verständliche Informationen und zusätzliche Transparenz, ohne die Vermittler unsachgemäß zu behandeln. Wir haben Licht in Provisionszahlungen gebracht, Offenlegung von Natur und Quelle. Dort gibt es weitergehende Wünsche, nämlich die vollständige Offenlegung.

Und wir haben gemeinsame Regeln für Versicherungsanlageprodukte mit MiFID und sachgerechte Einbindung beschlossen.

Dafür möchte ich ausdrücklich danken.